virðulegi forseti ég kem hér til að bera fram fyrirspurn til hæstvirtur samstarfsráðherra norðurlandanna hæstvirtur ráðherra jónínu bjartmarz þessi fyrirspurn er varðandi kjör framkvæmdastjóra norrænu ráðherranefndarinnar mig fýsir að vita með hvaða hætti íslensk stjórnvöld stóðu að kjöri framkvæmdastjóra norrænu ráðherranefndarinnar í lok október síðastliðinn hvort það hafi verið haft samband við norsk stjórnvöld í þessu máli og þá hvernig og hvort ráðherra telji að vinnubrögð í þessu máli muni hafa einhver áhrif á starfsemi norðurlandaráðs í framtíðinni það er nú þannig virðulegi forseti að þegar maður skoðar þetta mál og athugar til að mynda fréttir í réttri tímaröð af þessu máli þá er eins og þarna hafi ýmsir verið að brallað allnokkuð í reykfylltum bakherbergjum

það kemur til að mynda í ljós í viðtali við þann mann sem fékk þessa stöðu það er halldór ásgrímsson fyrrverandi hæstvirtur forsætisráðherra íslands að geir h haarde núverandi hæstvirtan forsætisráðherra hafi haft samband við hann fyrir þó nokkru síðan til að ámálga þetta starf við hann síðan eru viðtöl við til að mynda háttvirtur þingmaður sigríði önnu þórðardóttur sem mér skilst að sé formaður íslandsdeildar norðurlandaráðs og hún virðist ekki kannast við eitt né neitt á þeim dögum sem norðurlandaráðsþing stendur yfir þetta er nú svolítið undarlegt allt saman í ljósi þess að flokkssystkinin háttvirtur þingmaður geir h haarde og háttvirtur þingmaður sigríður anna þórðardóttir

að starfa innan norðurlandaráðs síðan var augljóst á fréttaflutningi á sínum tíma að að það voru heitingar í gangi finnar létu skína í tennurnar í þessu máli og þeir sóttu eftir þessu starfi líka það er vísbending um það að norðmenn og íslendingar hafi komið sér saman um sameiginlegan frambjóðanda og síðan á bak við tjöldin komu því til leiðar að á endanum samþykktu forsætisráðherrar að mér skilst allra norðurlandanna þetta kjör en síðan hafi menn farið í einhver hrossakaup í framhaldi af þessu og ákveðið það að finnar fengju til sín einhverja sérstaka skrifstofu menningarmála eftir allar þessar hrókeringar og öll þessi skipti og allt þetta baktjaldamakk þá endaði þetta með þessum hætti að íslendingar fengu framkvæmdastjóra norrænu ráðherranefndarinnar finnar fengu einhverja menningarskrifstofu og þá er spurningin hvort allir hafi verið ánægðir og hvort þetta muni hafa einhver áhrif á störf norðurlandaráðs í framtíðinni